gert þetta með þeim hætti að hafa þetta sem gegnsæjast og á sem faglegustum grunni ég tel að það séu einmitt þau vinnubrögð sem séu mikilvæg og menn eigi að viðhafa